Wie verlaufen die Diskussionslinien, wie kontrovers ist das?

Das ist ein Sprung nach unten von

Das haben wir gemacht. Ich freue mich, dass Mathias Groote an der Stelle meine Argumentation übernommen hat, denn mit 147 g Flottendurchschnitt sind wir zwar weit weg von dem, was die Kommission einmal vorgeschlagen hat, aber es ist bei weitem immer noch das Ambitionierteste, was wir auf der Welt jemals finden werden.

Danke für die Zusammenarbeit, auch an den Berichterstatter.